Señor Presidente, una pregunta ¿dónde está la Alta Representante esta noche? ¿Qué más va a hacer falta para que la señora Mogherini levante su voz en contra de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela? En diciembre, el Parlamento adoptó una posición clara sobre la persecución de la oposición democrática. Estoy francamente sorprendida por la falta de respuesta de la Alta Representante. Hace un año arrestaron a Leopoldo López. Desde entonces hemos presenciado más arrestos y más abusos de políticos y estudiantes. Este viernes encarcelaron de forma violenta al alcalde Ledezma. Los venezolanos se manifiestan para decir que ya no pueden más. Las demandas del pueblo han caído en oídos sordos por parte de un Gobierno que hace todo lo posible para ocultar sus fracasos. No podemos perder más el tiempo. Vuelvo a pedir al Consejo que empiece a considerar sanciones específicas contra funcionarios del Gobierno de Maduro. Tenemos que mostrar que estamos junto a los venezolanos en su lucha por un futuro democrático. Para ello es fundamental que la Unión Europea adopte una postura común y fuerte.